Ce sera la troisième fois depuis que le Prix Sakharov existe.

Je me suis toujours battue pour la défense des droits de l'homme quels qu'ils soient. Mais je trouve que trois fois, depuis une vingtaine d'années que le Prix Sakharov existe, trois fois les Cubains, je trouve que ça fait beaucoup, et c'est un signal politique que nous donnons qui dévalorise le Prix Sakharov.